Unia Europejska musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, by wypełnić zaciągnięte już w przeszłości zobowiązania. Zobowiązania na rzecz samorządów, na rzecz przedsiębiorców, czy też na rzecz stypendystów ERASMUSA. Budżet Unii Europejskiej nie służy tylko państwom członkowskim, budżet Unii Europejskiej służy przede wszystkim obywatelom.

Dlatego też chcemy odrzucić wszystkie cięcia proponowane przez Radę w polityce spójności. Fundusze strukturalne są narzędziem, które przede wszystkim stymuluje wzrost i konkurencyjność.

Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że 2013 rok jest ostatnim już rokiem wieloletniej perspektywy finansowej, rokiem, w którym nastąpi przyspieszenie wdrażania i realizacji projektów unijnych, czyli w konsekwencji istotny wzrost wniosków o zwrot pieniędzy założonych już przez beneficjentów. Dlatego państwa członkowskie powinny pójść drogą eurodeputowanych i zgodzić się na wzrost płatności na politykę spójności, taki wzrost, który zaproponowała Komisja Europejska. W ostateczności na uporze państw członkowskich nie stracą państwa członkowskie, ale ich obywatele.